Señor presidente, la región del Sahel está inmersa en una crisis humanitaria de derechos humanos muy grave. Aumentan los atentados terroristas y, a la vez, el cambio climático está provocando fuertes sequías y hambruna crónica. En Burkina Faso, hasta diciembre habían muerto cuatro veces más civiles que en todo 2018. La mirada de la Unión Europea hasta ahora al Sahel ha tenido dos componentes el primero, la securización, entendiendo la seguridad simplemente como un asunto defensivo, seguridad que no está mejorando, y, el segundo componente, la contención de la migración africana que utiliza el Sahel como ruta para llegar a nuestras costas. Estamos dejando de implementar una verdadera política de seguridad y de derechos humanos. La seguridad no depende de los soldados que enviemos, depende, fundamentalmente, de la justicia que promovamos. Necesitamos para eso cambiar las políticas comerciales y económicas, ancladas en un modelo poscolonial

necesitamos enfoque de género en las políticas de construcción de paz y de seguridad, y apostar de verdad por la democracia apoyando y fortaleciendo a la sociedad civil y sus demandas frente a los intereses económicos, muchos de ellos europeos, que están sosteniendo esta situación.